Ha quedado embarazada ―un embarazo de más de cinco meses― por la pareja de su madre, que está en estos momentos ya en prisión.

Es necesario ―y ahí estamos todos de acuerdo― que el Gobierno de Paraguay acepte el aborto seguro y terapéutico para poder proteger la vida de Mainumby. No hay más alta prioridad, en este momento, que la protección de esta niña ―ahí estamos todos de acuerdo― y creo que nunca debería mezclarse con un debate ideológico sobre el aborto, porque sería cuestión de que algunos piensan más en su ideología que en la vida de esta niña.